Po drugie, konieczność szybkiego i wiarygodnego śledztwa. Po trzecie, Rosja słabnie ekonomicznie i wbrew pozorom traci wpływy w swoich tradycyjnych regionach wpływów, takich jak Azja Centralna, Kaukaz Południowy czy Europa Środkowo Wschodnia. To jak sądzę jest sygnał dla Moskwy, że powinna starać się o dialog z Unią Europejską, o dialog z Zachodem.